Omdat het een strategische partner voor ons is.

En vandaag is de vijftienjarige Berkin Elvan overleden nadat hij geraakt was door een traangasgranaat.